Pozdravljeni še enkrat! Družinski zakonik še ni niti dobro začel veljati, že imamo na dnevnem redu prve spremembe. Predlog spremembe, ki je danes pred nami je v stoštiriinosemdesetem členu, ki ureja obveznost preživljanja otroka v primeru izrečenega ukrepa, to je po odvzemu starševske skrbi, vendar ko starši niso oproščeni preživljanja otrok. S predlagano spremembo se želi pregledneje in pravičneje urediti način določitve prispevka k stroškom oskrbe, in sicer se prispevek ne glede na vrsto namestitve, bodisi rejništva ali zavod, določi glede na odstotek zakonsko določenih materialnih stroškov kot dela rejnine. Predlog zakona določa prispevek k stroškom oskrbe le v primeru, če otrok te prihodke dejansko prejema. Predlog zakona tudi določa, da poplačilo oskrbe uredi skrbnik in o tem ne odloča več sodišče. Predlagana ureditev je po oceni predlagatelja pravičnejša do otrok v primerjavi s sedaj veljavno ureditvijo z Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti ter ureditvijo v stoštiriinosemdesetem členu zakona, ki glede na vrsto institucionalnega varstva, v katerem je otrok nameščen, določa prispevek k stroškom oskrbe. Pri tem je namreč pomembno dejstvo, da vrsta namestitve ni otrokova izbira, to je smiselno, zato je smiselno, da je prispevek stroškom oskrbe določen na enak način. Predlagana ureditev je tudi enostavnejša za centru za socialno delo, saj ne predvideva sklepanja vsakokratnih aneksov k rejniški pogodbi glede na dejansko prejete prihodke ter do sodišč glede določanja poplačila stroškov oskrbe. Glede na to, da zakon predvideva rešitev, ki je lahko pozitivna za otroke, zakonu ne bomo nasprotovali. Hvala.